Herr Präsident! Schon seit langem leben die Mitgliedstaaten, die Industrienationen über ihre Verhältnisse. Es ist nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass wir nur so leben können, weil wir das auf Kosten der ärmeren Länder dieser Erde machen.

Ganz entscheidend ist dabei der offene Anwendungsbereich.

Ich freue mich über das Sammelziel von letztendlich 85 vor allem, weil sich der Rat lange Zeit sehr hartnäckig für niedrigere Sammelziele eingesetzt hat. Ich sage es immer wieder Das Parlament muss Druck machen. Denn nur, wenn der Gesetzgeber Tempo hineinbringt, wird in umweltfreundliche Technologien investiert und werden Innovationen angestoßen. Ich begrüße in diesem Zusammenhang auch, dass Solarmodule nicht von der Richtlinie ausgenommen sind. Es war richtig, sich nicht auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Hersteller zu verlassen. Nur allzu oft hat sich das Parlament in der Vergangenheit dem Druck gebeugt und sich auf solche Deals eingelassen. Und allzu oft stellten sich diese Deals lediglich als ein Instrument der Verzögerung dar. Ich bin allerdings überhaupt nicht einverstanden damit, wie in der Richtlinie mit Nanomaterialien umgegangen wird. Es ist unbedingt notwendig, dass Altgeräte, die Nanomaterialien enthalten, getrennt behandelt werden. Doch im Bericht wird die Kommission lediglich eingeladen, zu untersuchen, ob dies in Zukunft noch geschehen sollte. Das ist eine außerordentlich weiche Formulierung, die nicht viel wert ist. Nanomaterialien können im Verwertungsprozess für Mensch und Umwelt gefährlich werden. Bei einigen Nanomaterialien liegen starke Indizien dafür vor, dass diese gesundheitsgefährdend sind. Ich fordere die Kommission daher auf, Nanomaterialien einer genauen Prüfung zu unterziehen. Sollte nicht eindeutig bewiesen sein, dass keine Gefahr von diesen Produkten ausgeht, dürfen diese nicht auf den Markt. Dennoch bin ich insgesamt unter diesen Voraussetzungen zufrieden mit dem Ergebnis. Die Beharrlichkeit des Parlaments in den Verhandlungen mit dem Rat hat sich ausgezahlt. Ich möchte auch dem Berichterstatter meinen Dank hierfür aussprechen.